gospod minister, za spodbudne novice. To so res dobre novice. Sam izhajam iz gradbenega inženirskega sektorja in, bom rekel, številnim podjetjem boste olajšali poslovanje, hkrati pa tudi prebivalcem zagotovili, da bodo do infrastrukture, ki jo želijo in potrebujejo, prišli v realnem času. Hvala lepa.